Depuis deux ans, la réponse à la crise repose uniquement sur le Conseil et, depuis deux ans, il échoue.

Je vous donne rendez vous dans trois mois au nouveau et prochain sommet de la dernière chance, parce que le sommet de la semaine dernière n'a strictement rien réglé des questions qui étaient sur la table. Quand vous écoutez les agences de notation les fameux marchés financiers que vous voulez rassurer que disent elles?

Elles disent un paquet global, dans lequel il y a de la discipline budgétaire.

Notre responsabilité, c'est de ne pas voter simplement une résolution, mais c'est de recourir à l'intégralité des pouvoirs que les traités nous confèrent, aller à leur maximum, prendre nos responsabilités et être capables, entre nous, de trouver des compromis. Si nous ne sommes pas capables de trouver entre nous des compromis, à ce moment là, nous n'aurons plus de légitimité non plus pour critiquer ceux qui ne sont pas capables de les trouver, mais nous avons trois mois pour le faire. C'est notre responsabilité,